Señor Presidente. Señor Sánchez, saludamos el avance que plantea el proyecto de presupuestos en España, pues le recuerdan a Europa que otro camino, más social, más ecológico, es posible. Frente a la Europa de los mercados y a la Europa del odio, hay otra Europa solidaria y sostenible que le está mirando y que pide más ambición.

Señor Sánchez, ¿va a poner fin a la ley mordaza y a las devoluciones en caliente de inmigrantes y refugiados? ¿Va a permitir a barcos, como el Open Arms, seguir salvando vidas en el Mediterráneo? Más ambición es también atreverse a liderar una transición ecológica y justa que no deje a nadie atrás. Si de verdad apuesta por el Acuerdo climático de París, por las energías limpias y sus empleos, ¿va a poner una fecha de cierre a las centrales de carbón y a las centrales nucleares?